Gospodine predsjedniče, građani Ujedinjene Kraljevine glasovali su za izlazak iz Europske unije. Od trenutka objave službenih rezultata referenduma čuli smo jako puno ljutitih, ogorčenih i nekonstruktivnih komentara od ljudi koji imaju važne političke funkcije na europskoj razini, a i ovaj je slučaj pokazao da im zapravo nisu dorasli. Umjesto da raspravljamo o razlozima zbog kojih su Britanci odlučili napustiti Uniju, dozvoljavamo si da među trajnim partnerima padaju teške riječi, prijetnje i međusobne optužbe. Krizu Europske unije kao projekta ne može se riješiti tjeranjem Britanaca da što prije odu kako bi se izbjeglo raspravu o pravim razlozima Brexita. Dapače, na taj ćemo način krizu samo produbiti jer bez široke demokratske rasprave i posljedične reforme Uniju čeka samo još nezadovoljstva, referenduma i odlazaka.